Domnule președinte, dragi colegi, consider că este momentul pentru o corectă informare. Să vă spun câteva lucruri despre performanțele pe care le a obținut actualul guvern social democrat și liberal, ceea ce face din România factor de stabilitate economică și socială în Uniunea Europeană. Astfel, economia românească a crescut cu 4 în prima jumătate a acestui an față de aceeași perioadă din 2017, după ce în trimestrul doi al acestui an a înregistrat un avans cu 1,4 în termeni reali față de trimestrul precedent.

3,9 Dacă la aceste performanțe adăugăm și faptul că guvernul Dăncilă pune un accent major pe programele sociale, respectiv mărirea absolut necesară a pensiilor și a salariilor, cred că putem concluziona că România este pe drumul cel bun și tinde să ocupe și din acest punct de vedere locul șapte ca poziție în rândul statelor europene, devenind un membru important al Uniunii Europene.